virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex um kjararáð með síðari breytingum og lögum númer hundrað og fimmtán tvö þúsund og ellefu um stjórnarráð íslands með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um kjararáð og lögum um stjórnarráð íslands í fyrsta lagi er lagt til að skrifstofustjórar í stjórnarráðinu verði ekki lengur taldir upp í fyrstu grein laganna í öðru lagi er lagt til að kjararáð verði heimilað að ráða sér skrifstofustjóra sem annist daglega starfsemi ráðsins í þriðja lagi er lagt til að kjararáð geti vikið frá launaviðmiði við föst laun forsætisráðherra í rökstuddum tilvikum ef slík viðmiðun mundi leiða til verulegs misræmis við markmið átta greinar laganna og í fjórða lagi eru lögð til breyting á lögum um stjórnarráð íslands til samræmis við breytingar á lögunum um kjararáð samkvæmt frumvarpinu með úrskurði kjararáðs frá sjöunda júní tvö þúsund og sjö úrskurðaði ráðið að ákvörðun um laun og starfskjör skrifstofustjóra í stjórnarráðinu annarra en skrifstofustjóra starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins heyrðu ekki undir ráðið með lögum frá tvö þúsund og sjö um breytingu á lögum um kjararáð voru skrifstofustjórar síðan færðir aftur undir ákvörðunarvald kjararáðs forsætisráðherra skipaði nefnd í desember tvö þúsund og níu sem fékk það verkefni að gera tillögur að endurskoðun laga um stjórnarráð íslands og eftir atvikum öðrum lagareglum sem lutu að starfsemi stjórnarráðsins og stjórnsýslu hér á landi nefndin skilaði skýrslu sinni í desember tvö þúsund og tíu sem ber heitið samhent stjórnsýsla í skýrslunni og tillögum nefndarinnar er meðal annars vikið að kjörum starfsmanna stjórnarráðsins í áttunda kafla skýrslunnar kemur fram að nefndin mælir með því að hugað verið að grundvallaratriðum í mannauðsmálum svo sem starfsþróun starfsmanna starfsumhverfi þeirra og starfskjörum í sambandi við starfskjör starfsmanna stjórnarráðsins lagði nefndin til að sérstaklega yrði skoðað hvort færa ætti skrifstofustjóra undan ákvörðunarvaldi kjararáðs og þeir semdu um kaup og kjör með frumvarpi þessu er lagt til að skrifstofustjórar í stjórnarráðinu verði felldir út úr upptalningu í fyrstu grein laganna kjararáð getur því ef frumvarpið verður samþykkt

í greinargerð með frumvarpinu er einnig vikið að því hvort ekki sé rétt til samræmis að kjararáð taki til skoðunar hvort sömu sjónarmið eigi ekki að gilda um ákvörðun um laun og starfskjör sendiherra samanber lög um utanríkisþjónustu íslands sú leið sem lögð er til í fyrstu grein frumvarpsins var kynnt fyrir skrifstofustjórum í stjórnarráðinu á tveimur fundum auk rafrænnar skoðanakönnunar jafnframt ræddi hver og einn ráðuneytisstjóri breytinguna við sína skrifstofustjóra ráðuneytisstjórar voru þessari breytingu fylgjandi og einnig tryggur meiri hluti skrifstofustjóra í annarri grein frumvarpsins er lagt til að kjararáði verði heimilt að ráða sér skrifstofustjóra sem annist daglegan rekstur og beri ábyrgð á honum gagnvart kjararáði fram til skipunar núverandi kjararáðs hefur formaður ráðsins annast daglegan rekstur í fullu starfi

hér er því í raun verið að fækka um hálft stöðugildi í rekstri sjóðsins og ætti launakostnaður því að lækka með lögum númer hundrað fjörutíu og átta tvö þúsund og átta var kjararáði og falið að lækka laun þeirra sem heyrðu undir kjararáð auk þess sem ráðinu var óheimilt að hækka laun til ársloka tvö þúsund og níu með lögum númer hundrað tuttugu og sjö tvö þúsund og níu var bann þetta framlengt til þrítugasta nóvember tvö þúsund og

skref í þá átt að færa til baka þau ákvæði sem ætlað var að vara tímabundið og var bannið því ekki framlengt með lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og níu um breytingu á lögum um kjararáð var áttundu grein laganna breytt á þann veg að kjararáð skyldi gæta þess að föst laun fyrir dagvinnu annarra en forseta íslands yrðu ekki hærri en föst laun forsætisráðherra meginmarkmið frumvarps þess er varð að lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og níu var að laga rekstur ríkisins að gjörbreyttum efnahagslegum raunveruleika til þess að mæta stórfelldum tekjusamdrætti vegna efnahagskreppunnar með þriðju greinar frumvarpsins er stigið það skref að leggja til að kjararáð geti vikið frá launaviðmiði við föst laun forsætisráðherra í rökstuddum tilvikum ef slík viðmiðun mundi leiða til verulegs misræmis við markmið áttundu grein laganna en við úrlausn mála skal kjararáð samkvæmt fyrsta málslið fyrstu málsgrein áttundu grein laganna gæta innbyrðis samræmis í starfskjörum þeim sem það ákveður og að þau séu á hverjum tíma í samræmi við laun í þjóðfélaginu hjá þeim sem sambærilegir geta talist með tilliti til starfa og ábyrgðar einnig skal kjararáð samkvæmt annarri málsgrein áttundu grein laganna ætíð taka tillit til almennrar þróunar kjaramála á vinnumarkaði með fjórðu grein frumvarpsins eru síðan lagðar til nauðsynlegar breytingar á lögum um stjórnarráð íslands til að kjararáð taki sjálfstæða ákvörðun um laun og starfskjör aðstoðarmanna ráðherra ef kjararáð ákveður að það heyri ekki til þess að úrskurða um kjör skrifstofustjóra mundi viðmiðið við kjör skrifstofustjóra ekki eiga lengur við um aðstoðarmenn ráðherra